Já bych Vás chtěl upozornit, že podle jednacího řádu opravdu v tuto dobu vždycky musí ten, kdo chce mluvit, říct, k jakému bodu jednání se chce vyjádřit, což kolegové nečiní.